Monsieur le Président, effectivement, malgré de nombreux appels de la communauté, inquiète de la multiplication des meurtres liés à la lutte contre la drogue, le président philippin, Rodrigo Duterte, reste droit dans ses bottes. Pire, il s'enferme dans une attitude hostile à l'égard de la Cour pénale internationale et s'autorise toutes les régressions sur le plan démocratique volonté de rétablir la peine de mort, provocations multiples à l'égard des minorités, vexations à l'égard de la société civile, attaques verbales contre les femmes allant même rendez vous compte jusqu'à demander leur viol ou leur assassinat!